Hvala lepa za besedo. En lep pozdrav vsem prisotnim, gospodu ministru. Bom zelo kratek, ampak cel dan vas lepo poslušam pa sem si ustvarjal neko mnenje pa vseeno moram malo - malo mi rečemo po domače "posoliti". Vse mogoče smo slišali. Od predlagatelja, od koalicijske strani, kaj je dobro, vsi se na neki način strinjajo, da zadeva je - nekako gre v pozitivno smer, vendar je pač neka prepreka tudi z desne strani oziroma z moje desne strani, da narobe razumeli. V glavnem, govori se o učinku šestdeset do sedemdeset milijonov oziroma, potem primanjkljaju, če bi se ta dva predloga sprejela. Jaz bi rekel tako, ne, - moram pa vseeno gospoda, Krajčiču vseeno povedati, ker je repliciral predlagatelju, da da ne ve povedati, od kod ta denar vzeti, ne. On pa je naštel, bom kar recitiral: gospoda Šarca, povprečnina, upokojenci, sindikati, socialni transferji - no, pri pri pri zadnji socialni transferji smo bili zadnjič kritični - tam je sedemdeset milijonov takoj na razpolago. Ampak pustimo to. gospod Šarec še z eno besedo ni povedal, kje bo to vzel, ne. Čeprav ne nasprotujem, daleč od tega - ne ne boste razumeli. Ni povedal, kje bo jemal. Ali bo to šlo na račun zadolžitve države ali bo šlo na na kak drug način. V glavnem, bi pa izzval gospoda ministra, ker je govoril na začetku, da pač bo to sistemska sprememba, da bo to da bodo se - da se bo uredilo na širšem nivoju - kdaj bo to, časovnica? Ali bo to letos? No, letos tako težko. Drugo leto? Ali bo to naslednje leto? Kdaj bo ta časovnica in če bosta mogoče ta dva predloga, ki sta danes tu s s strani Nove Slovenije, zajeta? Hvala lepa.